Ja, kaj pa imaš ti v planu? Kaj bi naredili? Ali bili doma ali kaj bi? Lahko bi naredili v garaži, bi dali gasilske klopi lepo noter pa povabimo ljudi, hrano si naročimo pri Niklu, nekaj pijače damo v hladilnik, pa to je to. Timi pa Taja vrtita glasbo pa gremo pa bomo videli, kako bo, spontano. Glede pečenja pa glede tega meni ni nobeden problem. Imamo veliki roštilj, dva roštilja imamo, malo spečemo, se malo poveselimo, pa ne rabimo nikamor iti. Ne rabimo se niti obleči, ne rabiš nobene obleke take, si lahko komot v kratkih hlačah. Pa to je to. Dobro, kar se tiče zelenjave, da bi se spekla, to se lahko naredi že en dan prej pa se speče, kaj jaz vem, na štedilniku doma, kaj jaz vem, paprika, s česnom pa take stvari pa prebranac, to ni, to ni tak problem. Tako da bi samo se na roštilju potem peklo meso, ne? To bi šlo. Okej, dobro, pa če ti ni, na tak način, da bi rajši šla ven, potem se pa dogovorimo, kako in kaj. Ja, kmečki turizem je tako, ne, tam boš imela komplet vse, s tem, da bojo potem sokovi, kokakol pa tega ne bo, pa or ne bo pa piva ne bo, tam imajo samo domače sokove pa vino pa domačo hrano, ne. Zdaj, če pa hočeš kaj bolj fino, te pa moramo že iti v restavracijo. Ja, potem bo pa treba vso opremo, recimo za muziko, vse to pripeljati do tja, potem, kaj jaz vem, da bi bili zunaj, da bi kakšne igre ali pa kaj igrali, to bo verjetno, prepozno, ne, ker je hitro je tema, ali pa ne moramo pa začeti že popoldan, ker potem moraš narediti, kaj jaz vem, mogoče večerjo pa še potem enkrat po večerji kaki narezek. Dražje te to pride potem. Ja ne ob šestih ne moremo začeti, to je definitivno prepozno. Da začnemo recimo ob pol šestih, samo pol bojo recimo na začetku kak aperitiv, potem mogoče kaki, kaki, kaki kanape, ali pa kaj takega se naredi, pol pa recimo, kaj jaz vem, večerja ob enih sedmih, pol osmih. Samo če, če imamo prej večerjo, recimo že ob pol sedmih, ljudje bojo ob desetih že lačni. To pa res pojma nimam, jaz v gostilni že nisem bil sploh ne vem, pa jedel tudi nisem v gostilni, tako da. Ja to se moraš ti sama odločiti, kateri ti je najbolj pri srcu, pa tudi, če si ti bila k njej povabljena. Veš kaj, glej, ko sva se prej pogovarjala, glede cene, zdaj sem malo razmislil. Jaz mislim, da pride potem večerja isto kot kosilo. Ker glej, pri večerji je ravno tako, je juha, je potem mogoče še kaka predjed je prej, potem je juha, potem je glavna jed pa sladica, mislim, da je to isto skoraj kot kosilo. Ja, to je že bilo v redu, ne, samo mogoče, mogoče bi bilo boljše še celo kak narezek namesto kisle juhe, ne vem. Kak ljudje, ker vsi ne jejo kisle juhe pa svinjskih tačk. Glej, samo to imam še eno idejo zraven, bova se na o tem pol kasneje pogovarjala. Poglej, zdaj, če naročimo večerjo, večerjo moramo narediti, pri večerji moramo narediti tako, da bi, da bi bila večerja na ovalih, da, da ne bi dobil vsak svoje porcije in se potem lahko ta hrana kasneje, kar bo ostalo, se pač malo več naroči, na pladnjih, ostane potem za kasneje in imamo potem, na na mizi. Damo nazaj na mizo pa se lahko je zraven pa se še potem kisla juha naroči pa je to to. Tako bi se morali zmeniti. Zdaj pa odvisno zdaj pa tudi, kako bo stanje s koronavirusom, res. zdaj eni so cepljeni, drugi niso cepljeni, zdaj če pride kaka kontrola? Moramo paziti. Ja, to je res, samo zdaj ljudi, katere boš povabila, ti moraš prvo vedeti, kaj boš sploh povabila, na, na, abrahama, moraš si narediti spisek in moramo se tudi potem z njimi pogovoriti, da vemo, ali so cepljeni ali niso cepljeni ali bojo si naredili test, ker če bo inšpekcija prišla, potem so take kazni, da nima smisla sploh kaj delati, ne. Doma je to manj možnosti, da pridejo, ampak kljub temu. Vsaj ostali morajo test narediti, ne. Pač kateri niso cepljeni. Ja, zdaj, kak hočeš, mislim, da, da morajo vsi razumeti, da pač situacija je pač takšna, kot je. Ne, ker, plačal, plačal bo vsak posameznik kazni, kazni pa niso, male, ne. Lahko pa se zgodi, da bo prišla inšpekcija pogledat, ker zdaj kar hodijo, ne. Ja, lahko, ga, ker sem zdaj bral pa poslušal od petnajstega julija naprej so tile boni in jih lahko tudi v, v gostilni porabiš, ne. Samo ne moreš pa ga uporabiti recimo za eno kavico ali pa za, kaj jaz vem deset evrov pa potem, ampak da daš ta bom, moraš poklicati pač tole restavracijo ali pa ta kmečki turizem, kam bomo šli, pa vprašati, če oni to sprejmejo, ampak mislim, da bi morali vsepovsod sprejeti. Ja, to je sto evrov. Ja, kaj ti še naj podarim, kaj še ti jaz naj podarim, jaz bom to imel, no, saj ti podarim, saj se hecam, ampak ... Najboljše, najboljše je tako, da vsak gost, ti da sto evrov, kar dobi, pa je to to. Bon prinese pa imaš plačano celo. Eh, jaz se to hecam, veš, da ne morem, ne moreš tega narediti, ne. vsak ima za sebe bon, ga koristi, kako, potem potem lahko gre vsak posamezno praznovati abrahama, te ne bojo sploh k tebi prišli. Če bojo porabili svoj bon za to, da bojo prišli na abrahama. Jaz mislim, da je potrebno, najprej, da se ti sama odločiš sploh, kje bi imeli, ali bomo imeli doma, ali bomo imeli v restavraciji, ali bomo imeli na kmečkem turizmu. Ti se moraš pozanimati sploh, kako imajo odprto, če imajo odprto, koliko ljudi lahko spraviš v prostor, ker, to more biti v zaprtem prostoru, v primeru dežja, ne moreš potem, če bo deževalo, odpovedati . Da veš, koliko ljudi sploh lahko pride v en prostor, kako velik prostor je in pa seveda kaj nudijo in pa kakšna je cena. Če, kaj delamo sploh, ne. Če boš kaj delala, jaz mislim, da je to treba potem narediti, tako kot se šika, po protokolu, vabila absolutno poslati, to se spodobi. darilca tudi neka mala, je treba dati, okrasiti je treba prostor, tako kot si si zamislila, mislim, si boš zamislila. to more biti potem vse narejeno v enem stilu in v enem, na enem nivoju, doma je to lahko bolj preprosto, ne. Na kmečkem turizmu si tudi lahko več privoščiš, v restavraciji že malo manj, ker je tam, tam so še verjetno drugi gostje, ne, ampak na kmečkem turistu imaš, kmečkem turizmu lahko imaš, sama sobo, svoj prostor pa je to to. Glej, zdaj glede tega, ko ti govoriš, kje bi imeli, kako bi imeli, mislim, da je že odločeno, da boš se odločila, da bomo imeli na kmečkem turizmu. Tako da zdaj sploh ni debate. Torej si se zdaj že odločila fiksno, imamo na kmečkem turizmu. Zdaj še moramo samo pravilen datum pogledati, kdaj bi to bilo možno, treba poklicati, kmečki turizem pa sploh kateri, pogledamo, kateri je sploh odprt, ker je tudi čas, dopustov, da vidimo, kje bi imeli, povedati točno število, ljudi, kakšna je cena, vse to, da pogledamo pa da vidimo, kje je najbolj ugodno, pa na tistem kmečkem turizmu potem imamo. Glej, ko se zdaj že o tem pogovarjava, pusti zdaj to, to še pride potem komaj kasneje. V važno je, da si mi prvo rezerviramo, kmečki turizem, da pokličeš pol na kmečki turizem, da veš, kje bo sploh, kje bi sploh imeli, pa kakšen je prostor pa koliko ljudi sploh gre v tisti prostor. Pol pa morava narediti spisek ljudi, napisati vabila, jih obvestiti in naj, naj nam javijo, da vemo, kdo bo prisoten, kdo ne bo, kdo je v tem času na dopustu, in kateri lahko pride, tako da vemo, kateri lahko pride, kateri ne more priti. Da imava midva okvirno eno število ljudi, pol pa se bomo dalje pogovarjali, kako in kaj. Glej, zdaj ti tako prehitevaš, ti moraš prvo, prvo moraš, kot sem ti povedal, vedeti, kje bomo imeli, ker ti si rekla zunaj, ne, prej, kaj zunaj, kaj to pomeni zunaj. To nič ne pomeni, to se pravi, da bomo imeli na kmečkem turizmu. Moraš povedati, ne, bomo imeli na kmečkem turizmu, glej, zdaj smo bili tu na kmečkih turizmih, kaj jaz vem, Kramberger, Kolar, kaj jaz vem, kaj so še tako gor zraven Pernice, saj jih imaš te, Šiker, bova poklicala vse te, vprašala, kako je, pa bova videla, potem pa bova počasi se pogovarjala, kaj bi sploh imeli pa kako bi vse skupaj potekalo, kdaj bi se začelo, moramo prvo termin najti, ura, ali bomo začeli ob štirih ali bomo začeli ob sedmih ali bomo ob desetih začeli ali kako bomo. Da vemo, pač ne. Pol pa bomo dalje začeli razmišljati. Ja, ti ne moreš to razmišljati, če še sploh ne veš, kje bi imela. Ali boš imela v hlevu ali boš imela v, zunaj na travniku, ne. Ja to je bilo pa v Miklavžu tam nekje, tam pa je bilo komarjev, se spomniš, kako je bilo tam komarjev? Okej, glej, zdaj tega si žal ne moremo zdaj tako privoščiti, ker ne zaradi vremena. To lahko naredimo kdaj drugič, kaki taki tako srečanje v takem stilu. Dobro, zdaj pa ti moraš, razmišljati, zdaj boš ti lepo poklicala, kmečke turizme bova skupaj pogledala. saj jih tako nekaj poznamo, ker smo že bili, ker sta imela, Lili pa, mislim, Lili, Matjaž pa Ivo pa Milena so že imeli, ko so imeli abrahama. so je k prav prav nekaj dobrih kmečkih turizmov, to bomo poklicali, zdaj pa greva pa bova pogledala, koliko ljudi bi sploh bilo, koga ti želiš povabiti? Ta hitri test ti velja, oseminštirideset ur oni drugi test pa dvainsedemdeset ur. To moraš iti v petek, samo petek samo do pol treh delajo, popoldan, v soboto pa dopoldan. do dvanajstih. jaz mislim, da nas bojo prisilili, jaz sem se že cepil, ker sem se moral cepiti, ker to testiranje, da hodiš vsak teden, vsako soboto sem hodil ene štirinajstkrat, petnajstkrat sem bil vsako soboto en za drugim na cepljenju, imaš že poln kufer tega, ne, sem se pa šel cepit. Ampak mislim, da nas bo država prisila, ker glej, zdaj potem pa bojo, zdaj se še lahko hitro testiraš, je zastonj, potem pa bojo prisilili ljudi, da boš moral, plačati, hitre teste. in ljudje se bojo, bojo prisiljeni, da se bojo cepili, mislim, da se boš ti tudi morala cepiti. Ja testiral, no, kaj sem rekel cepil? Ti kar bodi partizan, ja. S ko boš začela tedensko plačevati, vsak vsak tretji dan boš hodila na na testiranje pa boš tam plačala. Veš, koliko je, hitri tisto bojo od deset do trideset evrov. In če se greš vsak, če ti oseminštirideset ur zdrži, računaj, da se moraš iti trikrat na teden cepit, da lahko sploh greš v službo. Ker drugače pa mogoče sploh v službo ne boš mogla priti. Samo me pa ti zdaj ti res presenečaš. Ti za vsako stvar, ko te boli, nekaj, ko te boli, vzameš tableto, lekadol ali pa aspirin ali pa bilokaj. tu pa zdaj eno cepljenje tako, da ne bi šla na cepljenje. Glej, če že vsi moramo, te moraš tudi ti iti. jaz pa nikoli ne jem nobenih tablet, nobenih zdravil ne vzamem, pa me naj še glava ne vem kako boli pa bilokaj, ne, cepit sem se pa šel, kljub temu. Dobro pustimo zdaj to, v glavnem midva bova zdaj organizirala tako, ti boš zdaj poklicala, kmečki turizem, bova pogledala tri kmečke turizme, bova poklicala pa vprašala, koliko je cena, kakor imajo odprto, če imajo v tem času, ni, da nimajo dopusta, bova to organizirala pol pa se bova kasneje dalje pogovarjala, kako in kaj glede vabil, glede hrane in glede vsega. Okej sva dogovorjena. Zdaj pa gremo na delo, vsak svoje naredi, glej, zdaj glede muzike bomo porihtali, vse ostalo bova pa skupaj se dogovorila.